Discuția noastră are loc într un moment în care se înregistrează evoluții ale unui proces care a cunoscut până acum decenii de blocaj sângeros. În acest context, decizia de a permite exporturilor palestiniene să pătrundă mai ușor pe piața internă exprimă determinarea Uniunii Europene de a contribui în mod activ la procesul de edificare a unei economii funcționale. Dimensiunea economică și cea politică sunt interdependente în relația Uniunii Europene cu Autoritatea palestiniană. O economie fragilă, sărăcia extremă și șomajul masiv sunt factori care alimentează potențialul conflictual în regiune. Prin încurajarea comerțului contribuim nu numai la reducerea sărăciei, ci și la o consolidare a instituțiilor politice. De asemenea, dezvoltarea economică a teritoriilor palestiniene depinde de accesul produselor provenind din Fâșia Gaza și Cisiordania pe piața europeană. Este important ca, în aplicarea prezentului acord, să se ofere o atenție deosebită normelor privind originea. Este relevantă în acest sens hotărârea Curții Europene de Justiție în cazul Brita din 25 februarie 2010, prin care autoritățile palestiniene sunt considerate singurele în măsură să furnizeze documentele care atestă proveniența produselor fabricate în Fâșia Gaza și Cisiordania